virðulegi forseti háttvirtur þingmaður helgi hjörvar rakti hér áðan þá harmsögu sem er að baki þessu máli ítrekaðar tilraunir til að fá efnislega umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra um afnám verðtryggingar hér í þingsölum sem teygir sig aftur um tvö ár háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson rakti með hvaða hætti honum hefði verið mætt af tómlæti með mál sem hann vildi ræða við hæstvirtan forsætisráðherra ég skil alveg tilfinningar stjórnarþingmanna og löngun þeirra til að bregða skyldi fyrir ráðherra sína en ég vil minna stjórnarþingmenn sem eru hér að fara að ganga til atkvæða á þá frumskyldu að þeir verji rétt þingsins til að fá svör ef þeir ætla að standa vörð um hæstvirtan forsætisráðherra í þessu máli gera þeir jafnframt lítið úr öðrum hæstvirtum ráðherrum sem hafa mætt öllum beiðnum stjórnarandstöðunnar málefnalega án tafa og án undanbragða allt þetta kjörtímabil ég er þakklátur fyrir þau viðbrögð og ég bið háttvirta stjórnarþingmenn að átta sig